Draghi, qui montre par son absence le mépris démocratique qu'il a vis à vis de l'ensemble des députés élus par le peuple, qui saura s'en rappeler le moment venu.

Officiellement, il s'agit d'aider le système bancaire, par des prêts à taux privilégiés, afin d'ouvrir les financements à l'économie réelle.

Le rapport Bidegain souligne en effet à la fois la difficulté d'accès au crédit et la crise interbancaire, dont les PME font toujours les frais.

En effet, aucune contrepartie concrète des banques privées pour financer les ménages et les entreprises n'a été imposée. En définitive, les seuls véritables gagnants sont encore les banques privées et les marchés financiers.